Señora Presidenta, como muestran las cifras del año 2009 y como ya ha sido indicado, la crisis financiera desencadenada a partir del año 2008 ha reducido sensiblemente las cifras del comercio. En todo caso, parece que hemos podido evitar la grave tentación proteccionista que sí apareció durante la crisis de los años 30 del pasado siglo y parece que la tendencia a la aparición de nuevas medidas restrictivas desapareció a finales del año pasado.

Aun así, muchos países han tomado estas medidas restrictivas países con diferentes fundamentos económicos —los Estados Unidos, China, Argentina, Rusia, Indonesia—, pero también muchos países en desarrollo. Y son estos, los países en desarrollo, los que necesitan mercados abiertos receptivos a sus productos. Por eso acudo al señor De Gucht, en su condición de anterior Comisario de Desarrollo, para pedirle que trabaje por una mayor amplitud y libertad de comercio en el mundo, por el liderazgo de la Unión Europea en la reducción de las barreras proteccionistas de los países desarrollados y por que caminemos hacia un mayor compromiso